Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, señor Gauzès gracias por el informe que ha elaborado. Lo debatimos en el quinto año de una crisis económica que se salda con 25 millones de desempleados y 115 millones de personas en riesgo de exclusión social la responsabilidad y la eficacia de la Unión Europea están en entredicho. El semestre europeo es un instrumento clave para fortalecer la gobernanza económica europea y para conseguir que las políticas económicas en el seno de la Unión sean elaboradas como un asunto de interés común. La implementación completa confirma que es un proceso positivo, pero está lejos, todavía, de alcanzar todo su potencial. Para avanzar más, hay que disponer de un auténtico marco de política económica europea. El informe anual de crecimiento tiene que fijar un escenario macroeconómico con objetivos cuantificables en términos de crecimiento, de creación de empleo y de inversiones que contribuyan a la competitividad, en línea con los objetivos de la Estrategia Europa 2020. La supervisión multilateral tiene que transformarse en una auténtica coordinación económica debe existir una lógica comunitaria cuando se fijan recomendaciones, que deben ser más explícitas y detalladas, que tengan en cuenta la diversidad de situaciones, las interacciones y los efectos de arrastre entre los Estados miembros, así como el valor añadido que pueden aportar las acciones comunes. Solo con una perspectiva común podremos movilizar todas las energías. El semestre no puede ser un procedimiento burocrático, sino que tiene que ser un proceso democrático. Las políticas económicas presupuestarias y sociales necesitan transparencia, participación de la sociedad civil y consenso. Hay que asegurar un control democrático pleno y en tiempo real por el Parlamento Europeo y por los Parlamentos nacionales. Además, hay que realizar nuevos cambios institucionales. Pasar de las musas al teatro, de la literatura a los presupuestos, a los programas y a la realidad va a exigir optimizar los recursos fiscales y contar con un marco de acción presupuestaria multinivel en todos los ámbitos de la Unión Europea.